vil byrja á því að rifja upp hvað fór í gegnum kollinn svona persónulega þegar greidd voru atkvæði um lögin var það ekki átjánda desember tvö þúsund og tíu þá vorum við í raun og veru að ákveða hvað vaxtastigið skyldi vera á gengisbundnum lánum ég sjálfur er einn af þeim sem tók þá upplýstu ákvörðun tvö þúsund og sjö á því herrans ári að setja öll lán heimilisins í erlenda mynt mér var þá uppálagt væntanlega í þingsal að taka ákvörðun sem engin önnur ákvörðun hafði og hefur jafnmikla beina þýðingu fyrir minn heimilisrekstur heldur en þessi þannig að ég ákvað að vera fjarverandi mér fannst athyglisvert að í allri þessari umræðu um svona hagsmunatengsl og annað þá var enginn fjölmiðill sem fór aðeins yfir það hverjir áttu hagsmuna að gæta í þessari umræðu ég veit ekki alveg hvernig stjórnmálamaður ég ætti að vera ef ég hefði farið mjög hart fram í þessari umræðu og krafist þess samkvæmt einhverjum besta rétti hugmyndum manna um besta rétt að samningsvextir ættu að vera til að geta gert það þannig að ég hef djúpan skilning á þeim sjónarmiðum sem hér hafa komið fram um að það erfiða úrlausnarefni sem vissulega voru tvær hliðar ef ekki fleiri á um það skyldu dómstólar skera og ég var sammála því nú hafa þeir sem sagt komið með þennan úrskurð og hæstiréttur skiptist og ég bara í ljósi alls þessa hversu erfitt þetta mál er þá skil ég bara mjög vel að það var ákveðið að reyna að fara einhverja skynsamlega leið í lagasetningunni gæta jafnræðis og jafnvel leita álits siðfræðinga þannig að þetta er líka siðferðislegt spursmál og síðan láta dómstólum um það að ákveða hvort það sé einhver betri réttur fyrir hendi svo vil ég fjalla aðeins um þetta mál út frá pólitísku samhengi maður getur verið í tvennum buxum í þessu maður getur annars vegar verið bara algerlega eiginhagsmunaseggurinn og sett bara stend á þegar ég kem heim og gullkeðju um hálsinn og king king og fagnað farið hlæjandi alla leið í bankann ef mér verða skyndilega dæmdir samningsvextir í gegnum allt hruntímabilið þar sem voru yfir tuttugu prósent óverðtryggðir vextir

mér hefur það lengi verið ljóst og ég skil ekki af hverju það kemur mönnum ægilega á óvart að það sé fyrir hendi það hafi verið skrifaðar um það margar greinar undanfarið að eiginfjárhlutfall bankanna er mun hærra heldur en sextán prósent eiginfjárhlutfallið sem fjármálaeftirlitið fer fram á það þýðir að það eru einhverjir hundrað sjötíu milljarðar í bankakerfinu umfram eiginfjárhlutfallið sem fjármálaeftirlitið fer fram á og við eigum öll að vita það að þetta er að minnsta kosti fjörutíu prósent fé sem er í eigu ríkisins eftir að bankakerfið var endurreist þá eignaðist ríkisvaldið ríkiskassinn fjörutíu prósent af þessu þannig að ríkið á svona sjötíu milljarða þarna ríkið getur í rauninni farið inn í bankakerfið á morgun og sótt þessa sjötíu milljarða og jafnvel meira til vegna þess að afgangurinn yrði skattlagður það eru sjötíu til hundrað milljarðar við skulum pakka þá umræðu hér hvernig nýtum við þessa peninga við skulum fara í það hispurslaust er þeim best varið í það að fullnægja þessum dóm er þeim best